Les urgences d'avant l'été qui étaient déjà l'immigration, puis la Grèce nous ont conduits à reporter deux fois cette audition.

Je vous fais confiance, Monsieur le Président, ainsi qu'au Bureau, pour faire en sorte que la décision qui va être prise maintenant d'un vote à 11 heures soit parfaitement compatible avec la possibilité pour nos deux commissions d'auditionner, pendant la durée prévue, c'est à dire une heure et demie, le président Juncker et M.

Je crois que, pour des raisons de protocole et de courtoisie, c'est un rôle qui vous revient et je vous fais totalement confiance.